Monsieur le Président, les neuf victimes de l'attaque israélienne sur la flottille de Gaza, qui ont été criblées de dizaines de balles, majoritairement à bout portant et majoritairement dans le dos, auraient pu être d'une des quarante deux nationalités, mais ce sont neuf victimes turques. On imagine évidemment la mobilisation, en Turquie, du gouvernement, l'émoi dans l'opinion publique, et certains voudraient faire croire aujourd'hui, à l'aune des actions, des réactions, de la pression que met le gouvernement de M. Erdogan sur le gouvernement israélien, qu'il s'agirait d'une affaire turco israélienne et que ce serait là, in fine quand même la preuve que la Turquie a décidé de tourner le dos à l'Europe et la preuve de son nouvel axe de politique étrangère.

Erdogan soit acclamé par les opinions publiques arabes, parce que M. Erdogan est en train de faire la preuve qu'utiliser des instruments politiques pour agir est plus efficace que la violence et plus efficace que le radicalisme et l'extrémisme. Je crois qu'il s'agit là d'une leçon politique que nous pourrions encourager et soutenir, et je vous demande, Madame Ashton, de le faire haut et fort.